Dnes som dostal pozvánku na výstavu Mosty medzi národmi.

V pozvánke použil motto zakladateľa Európskej únie Jeana Monneta, ktoré hovorí, že Úniu budujú ľudia.

Chcem sa vás opýtať, prečo koalícia v Maďarsku nemala záujem, aby sa aj opozícia zúčastnila procesu prípravy ústavy.